Teljesen egyetértek azzal, hogy az Európai Unión belül az elmaradott, szegény térségeket fel kellene zárkóztatni, mégpedig valamiféle tudatos, jól átgondolt stratégiával. Ezt kellene tenni most már több mint tíz éve azokkal az országokkal is, tehát nem csak a hegyvidéki térségekkel, hanem azokkal az országokkal, amelyeknek az elmaradottsága, fejletlensége hogy így mondjam semmit nem csökkent a nyugati országokhoz képest. Sokkal többet csökkenhetett volna akkor, hogy ha nem vagyunk az Európai Uniónak a tagjai, és fel kellene mérni pontosan, hogy melyek ezek a különlegesen elmaradott térségek, és fel kellene ismerni azt is, hogy például a vidéknek a tönkretétele az szervesen kapcsolódik, az nem egy véletlenszerű esemény, ami valamiféle természeti csapás következtében állt elő, hanem meg kellene nézni, hogy a vidéknek a tönkremenetele, a falvak elnéptelenedése, elszegényedése hogyan következik szisztematikusan és okszerűen az Európai Unió neoliberális politikájából, gazdaságából és a globális szabadkereskedelemből.